Man kann jetzt nicht irgendwelche Kompromisse finden, die nicht über den Tag hinaus halten.

Ja, das kann sein, dass es hier und da Verzögerungen gibt. Aber andererseits sollte man auch den Sachverstand des Parlaments nicht außen vor lassen. Wir haben z.

vorgeschlagen, die Substanzen in die Basisverordnung mit aufzunehmen, wohl wissend, dass es zwei Änderungen innerhalb von vier Jahren gegeben hat, die man in einem schnellen Verfahren durchaus auch von Seiten des Parlaments hätte durchwinken können.

Wir müssen schon mit der ersten Lesung ein deutliches Zeichen setzen, dass wir auf unsere Rechte bestehen.

so anpassen können, dass alle damit einverstanden sind. Uns geht es auch darum, dass wir an dieser Stelle zügig zu Verfahren kommen, die allen Beteiligten entgegenkommen, und dass nicht irgendjemand sagt, hier blockiert das Parlament. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber wir müssen wirklich in dem Rahmen auch unseren Interessen gerecht werden, und es kann kein Deal sein, der uns am Ende nicht passt. Ich sage auch noch einmal deutlich Der Kompromiss kam bisher immer von Seiten des Parlaments, vom Rat habe ich selten einen Kompromissvorschlag gehört.